Ist es nicht notwendig, auch weiter zu gehen? Ist es nicht notwendig, einen Aufschwung zu bewirken, damit das, was wir schützen, auch bewahrt werden kann? Hier geschieht meines Erachtens zu wenig und das Falsche. Warum investiert die Europäische Union in den Export von Gurken, Bananen und Rindviechern, und nicht in Universitäten, in Wissen, in Schulen? Das ist etwas, über das wir nachdenken müssen. Und wenn Sie sagen, wir haben kein Geld dafür, dann könnte man vielleicht umschichten. Man muss auch überlegen, ob man vielleicht zu neuen Einnahmen kommt, und zwar von denen, die bisher immer von dieser unsäglichen Situation profitiert haben.